herra forseti kæru landsmenn mál málanna er það gríðarlega óréttlæti sem lántakendur hafa þurft að þola við píratar setjum áherslu á þrjú atriði þegar kemur að skuldamálum heimilanna þau byggja öll á grunnréttindum grunnréttlæti það er réttlæti að nauðungarsölur séu stöðvaðar lögum samkvæmt þar til dómstólar taka af allan vafa um lögmæti lánasamninga sér í lagi þegar kemur að heimilum landsmanna hér getur þingið alla vega fyrirskipað stjórnendum íbúðalánasjóðs með lögum að gera ekki aðfarir að heimilum fólks fyrr en dómstólar taka af allan vafa um lögmæti lánanna rúm fimmtíu prósent húsnæðislána eru hjá sjóðnum svo að þetta væri strax mikið öryggi fyrir landsmenn tvö það er réttlæti að fólk hafi raunhæf úrræði til að leita réttar síns fyrir dómstólum og fólk sem skuldar mikið hefur það ekki það hefur það ekki vegna þess að það hefur ekki efni á því hér getur því innanríkisráðuneytið höfðað öll þau mál þar sem vafi er um lögmæti lánasamninga til að tryggja heildarhagsmuni neytenda í þessu tilfelli lántakenda hæstiréttur úrskurðaði um þetta á síðasta ári að þau lög sem heimila slíkt séu virk

það er líka réttlæti að fólk fái bættan skaða vegna ólögmætrar eignaupptöku og gjaldþrota sem byggja á ólöglegum lánum og ólöglegri málsmeðferð hér getur meiri hluti alþingis samþykkt lagafrumvarp um endurupptöku mála ég er sá pírati sem mun fylgja þessu máli eftir hér á alþingi áfram eins og ég hef gert á sumarþinginu ég tók sjálfur hvorki húsnæðislán né bílalán en þetta brennur á mér því óréttlætið er gríðarlegt og það er ólíðandi og við eigum ekki að líða það ég mun gera mitt besta til að vera málsvari eignarréttar lántakenda hér á alþingi og jafnframt verja friðhelgi einkalífs fólks og heimilis og fjölskyldu sem er ekki varið ef það er gengið að heimili fólks og það selt nauðungarsölu jafnvel þó að kveðið sé á um að það þurfi ekki dómsmál í lánasamningunum sjálfum þá samt sem áður hefur evrópudómstóllinn kveðið á um að það megi ekki gera slíkt um heimili

við píratar höfum lagt fram þingsályktun um að þjóðaratkvæðagreiðslan tuttugasta október fyrir ári síðan verði virt góð stjórnarskrá á að girða okkur stjórnmálamenn af svo að við skemmum ekki góðar stundir landsmanna

það þekkjum við vel góð stjórnarskrá tryggir að valdaframsal sé lýðræðislegt

valddreifing þarf að vera víðtæk en löggjafarvaldið kýs í dag framkvæmdarvaldið sem svo skipar dómsvaldið valdbeiting verður að vera gegnsæ ráðamenn geta í dag af geðþótta haldið gögnum leyndum fyrir landsmönnum þetta sáum við vel í icesave deilunni þar sem sem leyniskjöl voru falin fyrir landsmönnum gríðarlega mikilvæg skjöl valdumboð verður að vera afturkallanlegt eina leið kjósenda í dag til að kalla aftur umboð okkar er að standa úti á austurvelli brenna jólatré hamra á trommur og slá potta og pönnur aftur og aftur og aftur mánuðum saman valdmisnotkun verður að vera refsiverð og í dag þarf meiri hluti þingmanna að samþykkja ákæru vegna valdmisnotkunar og landsdómur dæmir svo til refsingar þetta er eitthvað sem við höfum reynt einu sinni og refsing var í rauninni ekki í boði þá þó að aðili hafi verið fundinn sekur til að setja í samhengi bið ég fólk um að rétta upp hönd sem treystir lögfræðingi fyrir heimilisfjármálum sínum án þess að slík ákvæði væru í gildi í samningi ég sé engan rétta upp hönd nú réttilega og þá kannski spyr ég fólk um að rétta upp hönd hvort það treysti stjórnmálamönnum fyrir heimilisfjármálum ríkisfjármálum og öllum lögum landsins án þess að þessar áðurnefndu valdtakmarkanir séu tryggðar í stjórnarskrá menn brosa jú það er einn sem réttir upp glas að vörum en ég sé engar hendur á lofti við erum með mörg önnur mál í vinnslu eins og það að forritun verði kennd á öllum skólastigum sem er hluti af stefnu okkar um netvænt ísland sem er það að byggja grundvallarrétt og verðmætasköpun á internetinu að það fari saman mjög mikilvæg atriði þetta er mikið af þverpólitísk verkefnum þar sem við öll ættum að geta sameinast um þetta eru verkefni sem skapa innstreymi erlends fjármagns auka starfsfólk í fyrirtækjum geta tvöfaldað það sem nýtir internetið mikið auka útflutning og svo framvegis þetta kostar okkur bara það að við gerum þetta hérna á þinginu mikið hefur verið rætt um betra ísland hér í kvöld og þá langar mig að segja ykkur hæstánægður að í þessum mánuði munum við byrja að leggja fram þingmál af lýðræðisvefnum betraisland punktur is svo að þið kæru landsmenn getið komið beint að starfinu á alþingi spurningin er hvaða hugmynd skiptir mestu máli að fari á dagskrá alþingis hugsið það farið svo í tölvuna